Tegen die gevaarvolle, religieuze dimensie van de etnische tegenstelling in Xinjiang weert zich de inheemse christelijke gemeenschap nadrukkelijk. Zij bidt juist voor vrede, stabiliteit én rechtvaardigheid voor álle burgers van Xinjiang. En irrationeel genoeg grijpt de Chinese overheid deze helpende hand niet, maar slaat die juist repressief neer! Dat blijkt uit een regelrechte campagne van regeringswege tegen vreedzame protestantse huiskerken, vandaag de dag.